Svugdje ima kriminala i može se to dogoditi i u europskim zemljama. Radi se o biometrijskim putovnicama i kao što sam rekla, Ukrajina je ispunila sve uvjete koji su se od nje tražili. Dugo godina je trajao proces i ovo je način da Ukrajini pomognemo da se polagano europski integrira i da se oslobodi ruskog utjecaja.